dann stelle ich fest, EFSI gehört dazu.

Dafür zu sorgen, dass strategische Investitionen stattfinden können. Ich freue mich über diesen Solidaritätsfonds. Ich freue mich darüber, dass wir sagen können Wir haben eben keine Trennung zwischen Ost und West.

Es sollte auch den Griechen sehr wohl zugutekommen. Also ich denke, der EFSI ist wirklich ein wichtiger Meilenstein.

Die Grundlinie ist deutlich zu machen. Wir lassen die Menschen dabei nicht allein, damit wirklich strategische Investitionen mit Zukunftscharakter realisiert werden können.